ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar sem forsætisnefnd alþingis flytur um prófessorsstöðu enda nafni jóns sigurðssonar forseta eins og öllum er kunnugt er hinn sautjánda júní næstkomandi liðin tvö hundruð ár frá fæðingu jóns sigurðssonar afmælis jóns sigurðssonar hefur verið minnst með margvíslegum hætti á þessu ári á vegum nefndar sem var skipuð árið tvö þúsund og sjö til þess að skipuleggja ýmsa viðburði sýningar og fleira til að minnast starfa jóns sigurðssonar starfsvettvangur hans var víðfeðmur hann var ekki aðeins forustumaður frelsisbaráttunnar heldur líka einn fremsti vísindamaður okkar íslendinga um sína daga grundvöllur fyrir málstað hans var reistur á því að ísland yrði frjálst og fullvalda ríki og efldar yrðu framfarir í atvinnuháttum og lífskjörum þjóðarinnar vísindi og kunnátta eru lykill að allri framför manna og hagsældum sagði jón sigurðsson í grein sinni um alþíng árið átján hundruð fjörutíu og tvö í anda þessara orða hefur það orðið niðurstaða hér á alþingi að flytja þessa þingsályktunartillögu sem felur í sér að stofnað verði til prófessorsembættis sem tengt yrði nafni jóns og meginviðfangsefni prófessorsins verði að stunda rannsóknir standa fyrir ráðstefnum og fyrirlestrum og kennslu þannig að lífi og starfi of arfleifð jóns sigurðssonar sé í heiðri haft og að efld verði þekking á sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar starfsvettvangur prófessorsins verður á heimaslóðum jóns og verður vonandi til þess að efla hrafnseyri fæðingarstað hans sem fræðasetur en lögð er rík áhersla á að sá sem valinn er til að gegna stöðunni hverju sinni fullnægi öllum hæfiskröfum sem gerðar eru til prófessors og tryggt sé að njóti þess rannsóknarfrelsis sem slíkir menn hafa málið hefur verið kynnt í þingflokkum rætt á fundum formanna þingflokka og í forsætisnefnd alþingis ég legg því ekki til að tillagan fari til nefndar enda er ætlunin að málið komi til síðari umræðu og lokaatkvæðagreiðslu á sérstökum hátíðarfundi á miðvikudaginn í næstu viku þegar dregur að þjóðhátíðardeginum sá fundur verður framlag alþingis til þess að minnast þessara merku tímamóta í íslenskri sögu